Títo zamestnanci majú fakticky zakázané pracovať. Je nad slnko jasnejšie, že minimálna mzda zvyšuje nezamestnanosť, najmä ak je tak vysoko nastavená ako tá nemecká. Nemecko zrejme zabudlo, že pred 10 rokmi bolo chorým mužom Európy, avšak pokiaľ sa Nemecko rozhodne škodiť svojej ekonomike, je to jeho problém a jeho vec. Lenže Nemecko zneužíva minimálnu mzdu na nekorektné uzavretie svojho trhu to je v rozpore s jednotným voľným trhom. Zákon o minimálnej mzde je diskriminačne nastavený, lebo prehnanou administratívou neférovo zaťažuje len zahraničných prepravcov, nie domácich, ktorí tieto povinnosti nemajú. Navyše diéty nesmú byť súčasťou minimálnej mzdy, čo znamená, že nakoniec zahraničný prepravca musí platiť viac ako ten nemecký to je ďalšia diskriminácia. Takýto postup je nekorektný, obzvlášť od krajiny, ktorá má silný export preto, lebo profituje zo slabého eura na úkor ekonomicky slabších krajín. Preto žiadam Európsku komisiu, aby v tomto prípade rázne konala a donútila Nemecko obmedziť svoju minimálnu mzdu len na pracovné vzťahy podliehajúce nemeckému právnemu poriadku. To znamená v prípade prepravcov, nech pre kapotáž platí minimálna mzda, avšak nie pre transport, nie pre export a nie pre import.